Also ich hätte gar keine blaue Karte genommen, wenn nicht du in deiner Rede jetzt auch die Rolle des Europarates so herausgestrichen hättest das hat die Hohe Vertreterin auch schon getan. Das ist eine Institution, mit der wir gut zusammenarbeiten und die viel Gutes leistet. Aber der Auftritt von Thorbjørn Jagland in Ankara, bei dem er wörtlich gesagt hat, er habe Verständnis für die Säuberungen, die die Regierung zurzeit durchführt, widerspricht all dem, was wir gerade in Sachen Rechtsstaatlichkeit gehört haben, und widerspricht der eigentlichen Rolle und dem Mandat des Europarats.